Señora presidenta, las trabajadoras de Gestipack, subcontrata de la multinacional alemana DHL, denunciaron ante la Inspección de Trabajo que la empresa estaba pagándoles un salario por debajo del establecido en el convenio colectivo. La inspección comprobó la actuación fraudulenta y ordenó a la empresa cumplir con el convenio. Sin embargo, el empresario decidió despedir a toda la plantilla. Mientras, la empresa principal —DHL— se ha desentendido y ha optado por cambiar la contrata sin garantizar la subrogación de las trabajadoras. Este es un claro ejemplo de discriminación laboral por género, causante de las brechas salariales que sufren las mujeres, consentida y ampliada por reformas laborales regresivas que facilitan a empresarios sin escrúpulos explotar a las trabajadoras y posteriormente despedirlas sin apenas coste. La contrata y la empresa principal deben asumir su responsabilidad laboral y social, y corregir inmediatamente esta situación. No debemos mirar hacia otro lado y no lo vamos a hacer si creemos en la igualdad real. Por eso, desde aquí, toda nuestra solidaridad y apoyo con las trabajadoras de Gestipack.